Pani przewodnicząca! Głosy potępienia wobec tego, co się dzieje w Iranie, są szalenie ważne, dlatego że ratują życie ludziom, ale jest to też sygnał, który dociera do opozycji i daje im siły w działaniach. Musimy brać w obronę poszczególne jednostki. Myślę, że powinniśmy odbyć szczególną debatę na temat, co zrobić abyśmy byli bardziej skuteczni.

Jeśli chcemy na świecie uchodzić nie tylko za obrońców pewnych wartości, jeśli chcemy zabiegać, aby prawa człowieka nie były łamane, ale być postrzegani jako skuteczni w tym co mówimy, a nie tylko szlachetni, musimy odbyć osobną debatę